Es war nicht nur ein Beweis dafür, dass europäische Außenpolitik funktionieren kann, sondern auch ein kräftiges Signal für Multilateralismus. Mit dem Abkommen wurde auch die Tür aufgestoßen für mögliche Entwicklungen in der Region, für Frieden, für mehr Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, insgesamt mehr Stabilität das alles abhängig davon, ob sich der Iran an die Vereinbarungen hält. Die Internationale Atomenergiebehörde stellte wiederholt fest, dass die Vereinbarungen erfüllt wurden. Die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, sich mutwillig über das alles hinwegzusetzen, ist unverantwortlich und stellt einen radikalen Bruch des Vertrauensgrundsatzes dar. Auf welcher Basis sollen künftig Konflikte gelöst werden, wenn man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass Vereinbarungen eingehalten werden? Es ist daher zu begrüßen, dass wir zu unseren Vereinbarungen stehen. Es darf aber nicht beim guten Willen allein bleiben, es braucht robuste Absicherungen auch im Interesse der europäischen Unternehmen, die im Vertrauen auf die Gültigkeit internationaler Abkommen Entscheidungen getroffen haben. Hier ist die Europäische Investitionsbank gefragt. Alle bisherigen Projekte im gemeinsamen Interesse müssen weiter fortgeführt werden, wie der erst langsam in Fahrt kommende Menschenrechtsdialog, der sehr wesentlich ist und entscheidend sein wird, oder die gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen den Drogenhandel oder die regionale Sicherheitskooperation. Und es wäre überaus hilfreich, nun endlich auch die Eröffnung einer EU Delegation in Teheran in Angriff nehmen zu können. Nur durch intensive diplomatische Aktivitäten kann die gegenwärtige Krise gelöst werden, wie schon einmal.